Auch ich möchte mich den Glückwünschen an die Berichterstatterin anschließen. Es ist ein sehr guter Kompromiss, und was lange währt, wird endlich gut! Ich habe mich als Arzt und als Obmann unserer Fraktion im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit vor allen Dingen um das Thema MRT gekümmert, um die medizinische Diagnostik. Es war notwendig, die Ausnahmen, die jetzt in dem Paket enthalten sind, zu beschließen. Die bestehenden Grenzwerte der geltenden Richtlinie waren vielleicht unter bestimmten Bedingungen im Normalbetrieb handhabbar, aber es geht nicht immer normal zu in der Medizin. Ich habe selbst in einer Kinderklinik gearbeitet. Und manchmal muss ein Arzt, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger mit in die Röhre, um das Kind zu beruhigen. Dann wäre es schon schwierig geworden.

Deswegen ist es gut, dass die Ausnahme beschlossen wurde. Es hat leider etwas länger gedauert. Das lag aber nicht an Parlament und Kommission, sondern am Rat auch an meiner deutschen Bundesregierung. Dieses Beispiel zeigt, dass Bürokratie und Schwierigkeiten mit der europäischen Gesetzgebung oft von den Mitgliedstaaten und aus den Hauptstädten und nicht hier aus dem Parlament oder von der Europäischen Kommission kommen. Das sollten wir den Leuten sagen, die sich darüber geärgert haben. Jetzt ist es gut.